Ja, hvala. Več ko bo obnovljivih virov energije, cenejši bodo ti za potrošnike. To je dejstvo. Kar se tiče termoelektrarne, nihče ne govori, da jo je treba zapreti jutri. Jo je pa treba zapreti do leta dva tisoč trideset, če hočemo doseči podnebne cilje, h katerim smo se zavezali. In do leta dva tisoč trideset je deset let in to je dovolj časa za odgovor na vse pomisleke, ki jih glede tega izražate. Hvala.